Hvala lepa, spoštovani predsednik. Želel bi in prosil bi za, ustni odgovor na naslednji seji. Moje vprašanje pa, zastavljam v zvezi z akumulacijskim jezerom, Vogršček, sami vi predsednik ste bili v prejšnjem mandatu osebno kot tudi vaše ministrstvo vključeni v ta, projekt. Gre za akumulacijsko jezero, ki je bilo v še v prejšnji državi, zgrajeno predvsem zato, da na spodnjem delu Vipavske doline ohranja kmetijstvo in nas obvaruje pred, podnebnimi spremembami. Če jo na kratko zastavim, svoje vprašanje, je sledeče. Namreč že v prejšnjem mandatu so bila zagotovljena sredstva, petinosemdeset procentov je bilo zagotovljenih iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, petnajst procentov s strani Ministrstva za okolje in prostor, zadnjih nekaj mesecev pa nimamo informacij, kako potekajo obnovitvena dela, in če ti postopki sploh potekajo. Torej, spoštovana predsedujoča, prosil bi, da mi oba ministra in ministra odgovorita na vprašanje, kako je s postopki, pridobivanja, vseh vse dokumentacije tako za omrežje kot za pregrado ter seveda kdaj se bodo začela že lansko leto obljubljena, obnovitvena dela. Zavedati se moramo, da kmetijstvo se bo obvarovalo le, če bodo za to ustvarjeni pogoji, gotovo že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je dodobra razmišljalo o tem, kako se bomo odzvali na izzive tako podnebnih sprememb kot na na izzive, potrebe po kmetijstvu in ohranjanju, samooskrbe, torej to gre za eno od ključnih vprašanj, ki se predvsem aktualizira danes, in odgovornost je na državi, da poskrbi za tisto, kar je bilo nekoč že poskrbljeno in v zadnjih letih tako zanemarjeno in postavljeno na drugi tir. Torej želel bi, da v prihodnji na prihodnji seji vlade, mi iz obeh ministrstev odgovorita, kako potekajo obnovitvena dela in kdaj se bodo ta sploh začela. Hvala lepa.